Madame la Présidente, chers collègues, une fois de plus, ce sont les paysans qui paient la note d'un conflit commercial qui ne les concerne pas.

Ces subventions invisibles, dont on ne parle jamais, ont permis à cette entreprise d'être florissante.

Cerise sur le gâteau, Airbus a déplacé son siège aux Pays Bas pour payer moins d'impôts. Airbus a donc les reins assez solides pour soutenir les paysans européens et la filière agricole qui sont évincés du marché américain du jour au lendemain. Je demande donc à la Commission européenne de travailler à la mise en place d'un fonds de responsabilité et de solidarité, abondé par les États membres actionnaires de ce consortium et, bien sûr, par Airbus, dont personne ne conteste d'ailleurs qu'il est un fleuron de notre industrie.

Ce serait la première fois que cette possibilité serait ouverte au secteur agricole, qui a été frappé de plein fouet par la libéralisation du commerce, et qui se retrouve dans ce cas concret...